Pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko, vlády mnoha zemí uplatňují vůči představitelům opozice postupy, které porušují základní lidská práva.

Jde bohužel o již takřka standardní sadu kroků, kdy jsou představitelé opozice zastrašováni vraždami svých spolupracovníků.

z držení zbraní, jsou nezákonně drženi ve vazbě a ve vazbě mučeni a následně např.

Po skončení shromáždění, kterého se zúčastnili jako zástupci tisku. Proto musíme také do Ugandy důrazně vzkázat, že porušování základních lidských práv nebudeme tolerovat.